megi störf alþingis sem nú er að hefjast verða landi og þjóð til heilla fyrir hönd okkar alþingismanna heilsa ég starfsfólki alþingis og vænti þess að við megum eiga góða samvinnu við það nú eins og endranær